Wir können heute einen entscheidenden Schritt in Richtung mehr Demokratie in Europa tun, denn Demokratie beruht auf der Idee, dass die Politik nicht im Verborgenen stattfindet, nicht in Hinterzimmern, sondern dass das, was in der Politik beraten und entschieden wird, transparent sein muss, öffentlich zugänglich, dass die Bürgerinnen und Bürger und die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählten Abgeordneten

Das Parlament hat nun nach dem neuen Vertrag die Möglichkeit und damit auch die Pflicht, die Politik der Europäischen Union und das heißt auch die Verhandlungsführung des Rats, auch zum Beispiel im Bereich internationaler Übereinkommen zu kontrollieren und mitzuberaten. Das können wir aber nur tun, wenn wir über die entsprechenden Informationen verfügen. Das ist heute leider sehr häufig nicht der Fall. Sie erinnern sich an viele Debatten hier im Hause und auch viele Debatten in der Öffentlichkeit. Ich nenne nur als Beispiel das große Thema ACTA, wo wir über einschneidende internationale Verträge verhandeln mussten, ohne dass uns alle Dokumente zugänglich waren, ohne dass wir wirklich in der Lage waren, zu beurteilen, was genau und mit welchen Intentionen vereinbart worden ist. Das muss anders werden und das wird nun auch anders werden nach diesem Abkommen, das wir, das Parlament, in gründlichen Verhandlungen mit dem Rat geschlossen haben. Es geht darum, dass und wie und unter welchen Bedingungen wir künftig Zugang zu all solchen Dokumenten erhalten. Dabei geht es nicht nur um Verhandlungsdokumente im Sinne von bereits abgeschlossenen Verhandlungen. Dabei geht es auch um die Planungen für Verhandlungen, um die strategischen Entwürfe. Dabei geht es um interne Papiere, um vertrauliche Papiere. Es geht auch um geheime oder als sehr geheim eingestufte Papiere, weshalb es nötig war, dass wir in diesem Abkommen ein abgestuftes Verfahren vereinbart haben, wie mit solchen Papieren umzugehen ist.

sind spezielle Verfahren nötig. Eins möchte ich auch an die Adresse der Kolleginnen und Kollegen sagen Wissen ist Macht. Es ist notwendig, dass dieses Parlament dieses Wissen erlangt, wenn es den Rat kontrollieren soll. Es ist aber auch notwendig, dass wir verantwortungsvoll mit dem Wissen umgehen, das wir auf diesem Weg erlangen. Nicht jedes Wissen, das uns auf diese Weise zugänglich wird, können und dürfen wir nach außen verwenden.

Aber es ist allemal notwendig, und es ist ein ganz wichtiger Schritt in der Entwicklung der europäischen Demokratie, dass nun das Parlament nicht nur mit der Kommission, sondern auch mit dem Rat ein solches Abkommen getroffen hat und Zugang zu diesen Dokumenten erhält.

tut. Was sind die Verhandlungslinien?

Wir wollen und wir werden und wir müssen uns dort im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger einmischen. Lassen Sie mich zum Schluss noch eines sagen Das Thema ist damit keineswegs erledigt. Wir verhandeln zum Beispiel im Moment über das Recht der Untersuchungsausschüsse, da, wo dieses Haus untersuchen will, wo Missbrauch, wo Verfehlungen vorgefallen sind. Und wir haben wieder das gleiche Problem gegenüber dem Rat, aber auch gegenüber den Mitgliedstaaten, dass uns zu wesentlichen Dokumenten

Das müssen wir uns erkämpfen im Namen und Interesse der Bürger und im Namen der Demokratie. Sonst können wir unsere wichtige Funktion für die Bürger hier nicht wahrnehmen.

Ich danke allen Beteiligten für die Mitarbeit daran und wünsche dem Abkommen einen guten Erfolg.